skilja þetta andsvar háttvirts þingmanns jóhanns ársælssonar á þann veg að að dragi ekki í efa niðurstöðu skýrslu ríkisendurskoðunar um hæfi halldórs ásgrímssonar til þess að annast sölu á hlut ríkisins í búnaðarbanka til s hópsins það er hins vegar merkilegt hæstvirtur forseti að háttvirtur þingmaður skuli nota þetta tækifæri til þess að draga í efa hæfi ríkisendurskoðanda í þessu máli það er ómaklega vegið að ríkisendurskoðanda með því að halda því fram beint eða óbeint að hann hafi á einhvern hátt verið þannig tengdur halldóri ásgrímssyni fyrrverandi hæstvirtur forsætisráðherra að það sé ástæða til þess að draga það í efa að niðurstöður skýrslu hans hafi